frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali hundrað sjötíu og fjögur sem hundrað sjötugasta mál þingsins og háttvirtri velferðarnefnd flytur hér er lagt til að ákvæði tíundu grein laga

ég legg til að þessu máli verði að lokinni þessari umræðu vísað til velferðarnefndar og annarrar umræðu